ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um varðveislu menningararfleifðar á stafrænu formi flutningsmenn ásamt þeirri sem hér stendur eru háttvirtir þingmenn guðlaugur þór þórðarson vilhjálmur árnason og vilhjálmur bjarnason tillagan hljóðar svo virðulegur forseti alþingi ályktar að fela mennta og menningarmálaráðherra að setja fram markvissa heildstæða og metnaðarfulla stefnu um varðveislu íslenskrar menningararfleifðar á stafrænu formi og leggja drög að því að verkið verði unnið á næstu tíu til tuttugu árum eftir því hversu umfangsmikið það verður talið virðulegur forseti tillaga þessi var áður flutt á hundrað þrítugasta og níunda löggjafarþingi hundrað og fertugasta þingi hundrað fertugasta og fyrsta þingi og á hundrað fertugasta þinginu lagði allsherjar og menntamálanefnd til í nefndaráliti sínu að tillagan yrði samþykkt óbreytt en svo varð ekki eitt þessara mála sem detta á milli þegar kemur að þinglokum þannig að tillagan er nú endurflutt óbreytt kveikjan að þessari þingsályktunartillögu er grein eftir styrmi gunnarsson fyrrverandi ritstjóra sem ber heitið risavaxið menningarverkefni sem hefja þarf vinnu við og birtist í sunnudagsmogganum tuttugasta og þriðja janúar tvö þúsund og ellefu í greininni segir meðal annars með leyfi forseta snemma í janúar var frá því skýrt í brussel að nefnd þriggja vísra manna hefði komin að þeirri niðurstöðu að kostnaður við að koma bókasöfnum öðrum söfnum og þjóðskjalasöfnum í stafrænt form og varðveita með þeim hætti evrópska menningararfleifð mundi nema um hundrað milljörðum evra virðulegur forseti markmiðið með slíku verkefni sem hér er mælt fyrir um væri annars vegar að auðvelda fólki aðgang að þeirri samansöfnun þekkingar sem þar væri að finna og hins vegar að koma í veg fyrir að þessi menningarverðmæti yrðu eyðilögð vegna hernaðarátaka eða náttúruhamfara þegar þetta var rætt í brussel þá var á það minnst að innrás bandaríkjanna í írak leiddi til þess að ein milljón bóka tíu milljónir skjala og fjórtán þúsund fornmunir eyðilögðust styrmir gunnarsson fjallar og í grein sinni um mikilvægi þess að við íslendingar varðveitum menningararfleifð okkar mikilvægi þess að komandi kynslóðir geti kynnt sér og þekki sögu lands og þjóðar sem þjóðarvitund okkar byggist á að verulegu leyti það er að sönnu ekki hægt að bera saman hugsanlega eyðileggingu eða glötun menningarverðmæta á íslandi og í stríðshrjáðum löndum en við hins vegar þekkjum hér jafnt jarðskjálfta sem eldgos og slíkar náttúruhamfarir gætu haft áhrif á okkar menningararfleifð en þó við séum ekki stríðshrjáð land og ætti vonandi aldrei þá er engu að síður þarft að ræða um varðveislu menningararfleifðar og það hlýtur að vera okkur umhugsunarefni með hvaða hætti við stöndum að því við hljótum að spyrja okkur þeirra spurninga hvernig varðveita megi menningararfleifð okkar og gera hana aðgengilegri og aðgengilega komandi kynslóðum markmið þessarar þingsályktunartillögu er annars vegar að koma í veg fyrir að menningarverðmæti glatist eða eyðileggist og hins vegar að auðvelda fólki aðgang að menningarverðmætum sem væri að finna á stafrænu færni í mars tvö þúsund og sex kom menntamálaráðuneytið á fót vinnuhópi til að fjalla um tæknileg málefni er varða varðveislu rafrænna gagna vinnuhópurinn starfaði á vegum nefndar um endurskoðun laga um þjóðskjalasafn íslands og landsbókasafn íslands háskólabókasafn í vinnuhópnum voru halla björg baldursdóttir forsætisráðuneyti formaður bjarni þórðarson frá þjóðskjalasafni guðmundur halldór kjærnested frá menntamálaráðuneyti ingibjörg sverrisdóttir frá landsbókasafni háskólabókasafni og kjartan ólafsson frá fakta vinnuhópnum var ætlað að láta gera úttekt á því hvernig staðið er að varðveislu rafrænna gagna í þeim löndum sem lengst eru komin í þeim efnum og í framhaldi af því að gera tillögur um val á stöðlum og tillögur um tæknilegar aðferðir við varðveislu rafrænna gagna og aðgengi að þeim einnig var hópnum ætlað að leggja fram verkefnaáætlun við innleiðingu lausnanna nefnda úttekt unnu þau björn þór jónsson phd í tölvunarfræði dósent við háskólann í reykjavík og margrét eva árnadóttir ba í bókasafns og upplýsingafræði og bsc í verkfræði síðan og bar heitið skýrsla um stöðu þekkingar og færni í langtímavarðveislu stafræns efnis í skýrslunni er fjallað um sérstöðu stafræns efnis en hún felst einkum í því að það varðveitist ekki af sjálfu sér eins og pappír getur gert heldur þarf það nánast gjörgæslu vegna síbreytilegrar tækni lykilatriði er því að hin stafrænu gögn séu ætíð aðgengileg með tölvubúnaði hvers tíma með mótun markvissrar heildstæðrar og metnaðarfullrar stefnu þarf að tryggja að bókmenntaverk tónverk myndverk og önnur menningarverðmæti fyrri alda áratuga og ára verði alltaf tiltæk almenningi á stafrænu formi tækniframfarir eru hraðar og miklar og ný tæki ryðja sér til rúms nánast daglega má þess vænta að innan tíðar verði slík tæki orðin mjög almenn almenningi í okkar landi þess vegna þarf að hefja þetta verk og koma menningararfleifð okkar í það form sem nýjasta tækni gefur kost á það er ljóst að slíkt menningarverkefni er umfangsmikið og krefst verulegra fjármuna en með því að setja raunhæf markmið til nokkurra ára ætti verkefnið að geta orðið fjárhagslega framkvæmanlegt í náinni framtíð eru tvö stórafmæli á íslandi hundrað ára afmæli fullveldis fyrsta desember tvö þúsund og átján og ellefu hundruð ára afmæli alþingis árið tvö þúsund og þrjátíu þjóðargjöfin gæti verið sú að hefjast handa við þetta verkefni í ár og ljúka því árið tvö þúsund og þrjátíu virðulegur forseti að lokinni þessari umræðu legg ég til að málinu verði vísað til allsherjar og menntamálanefndar